Vous tentez dans votre document de répondre à la question du comment. Nous pensons qu'avant de répondre à cette question, il faudrait s'interroger sur le pourquoi, et en particulier pourquoi un nombre croissant de nos concitoyens sont devenus défiants, voire ouvertement hostiles à l'idée même de construction européenne.

Si tel était le diagnostic, on s'attendrait à des propositions ambitieuses sur le plan de la transparence et du contrôle démocratique, et tout cela est nécessaire.

En effet, à quoi peuvent mener un grand marché et une monnaie uniques, combinés à la concurrence fiscale et sociale? À quoi peuvent mener des traités de libre échange et des normes de réglementation qui érigent en norme absolue et supérieure le droit au profit, sinon à l'enrichissement des détenteurs du capital au détriment de tous les autres? C'est cela, je pense, qui est à la source des gros bataillons de nos concitoyens qui rejoignent les eurosceptiques, voire les europhobes. Si l'Union européenne était un véhicule, il s'agirait moins aujourd'hui de discuter de sa forme, du nombre de sièges ou même de la vitesse de ce véhicule que de sa motorisation et, surtout, de sa direction. Monsieur Juncker, si je peux me permettre, vous nous proposez de faire du surplace, de faire marche arrière, de faire marche avant ensemble ou dans des groupes différenciés, mais toujours dans une direction, comme si l'idée d'un changement de cap était tout simplement impensable.

Curieusement, face à l'explosion des inégalités et à une monnaie unique qui tangue et c'est peu dire vous n'avez pas le courage de dire la vérité historique. Il n'y a aucune je dis bien aucune union monétaire dans l'histoire de l'humanité qui ait tenu sans union fiscale, sans union sociale et, dès lors, sans union politique et démocratique. C'est cette contradiction là que nous devons aujourd'hui résoudre si nous voulons conserver le marché et la monnaie uniques, et nous le voulons.

Si nous voulons reconnecter l'Europe à cet objectif, nous devons abandonner cette idée de concurrence fiscale et sociale pour aller vers la convergence, autrement dit remettre la dignité de tous, et pas la prospérité de quelques uns, au cœur du projet européen.